Zmínila jste balíček pro mobilitu, který připravuje Evropská komise. Tam by určitě neměla chybět opatření, která brání mobilitě, a to jsou především jazykové dovednosti, neuznávání vzájemné kvalifikace a tak dále. Již nyní je třeba říct, že by jeho součástí neměla být nová směrnice, její implementace by se měla nejprve vyhodnotit. Chtěla bych se zeptat, jestli jste již měla možnost se seznámit s dopisem Konfederace evropského podnikání, která nedoporučuje otevírat znovu směrnici, o které zde již několikrát byla zmínka.